borgarahreyfingin ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð jóhanna sigurðardóttir forsætisráðherra katrín júlíusdóttir iðnaðarráðherra í annarri og sigmundur ernir rúnarsson sjöundi þingmaður norðausturkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð ólöf nordal annar þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og ásbjörn óttarsson fyrsti þingmaður norðvesturkjördæmis í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon fjármálaráðherra í fyrstu umferð í annarri guðfríður lilja grétarsdóttir þriðji þingmaður suðvesturkjördæmis og í þriðju umferð ásmundur einar daðason níundi þingmaður norðvesturkjördæmis fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð í annarri vigdís hauksdóttir áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð guðmundur steingrímsson áttundi þingmaður norðvesturkjördæmis fyrir borgarahreyfinguna tala í fyrstu umferð þór saari níundi þingmaður suðvesturkjördæmis birgitta jónsdóttir níundi þingmaður reykv suður í